Frau Präsidentin! Herr Oettinger, ich bin empört. Die Stresstests für die Atomkraftwerke in der EU liefern den Betreibern ein Alibi für den Weiterbetrieb der Atommeiler und sollen die tatsächlichen Gefahren des sogenannten Restrisikos verschleiern, insbesondere wenn die AKW im Falle von negativen Stresstests nicht abgeschaltet werden müssen. Terrorgefahren nicht in die Stresstests mit einzubeziehen, heißt, die Profite der Atomkonzerne vor teueren Nachrüstungsmaßnahmen zu schützen. Radioaktive Strahlung macht vor Grenzen nicht Halt. Zum Schutz der Menschen in Europa und den Nachbarländern sollte die EU neben einem europaweiten Ausstiegsszenario auch bei ihrer Nachbarschaftspolitik den Ausstieg ihrer Nachbarländer aus der Kernenergie fördern und damit den Neubau von Atomkraftwerken verhindern. Voraussetzung hierfür ist die Auflösung des Euratom Vertrags, mit dem die Nuklearindustrie bei ihrer Expansion gefördert wird. Allein für Rumänien, Bulgarien und die Ukraine wurden in der Vergangenheit Kredite in Höhe von über 500 Millionen Euro für den Neubau von AKW zur Verfügung gestellt.